Monsieur le Président, enseigner l'histoire du totalitarisme est indispensable, et ce n'est pas l'anticommuniste viscérale que je suis qui vous dira le contraire. Mais ce n'est pas au Parlement européen de s'occuper de l'éducation, surtout quand des millions d'Européens, qui souffrent de la misère, de l'insécurité et de la submersion migratoire, ne voient jamais leurs problèmes résolus. Que des élus veuillent influer sur la recherche et l'enseignement n'est pas de bon augure pour la vérité historique. C'est justement l'histoire du totalitarisme qui nous l'apprend.

L'actuelle tendance, au sein de l'Union européenne, au totalitarisme mou s'exprime par la culpabilisation, les oukases, les mises au ban, la propagande dans les écoles, les persécutions policières et judiciaires contre les mouvements résistant à l'euromondialisme, comme en Italie, en Grèce, en Belgique, en Allemagne, ou encore en France contre le Rassemblement national ou les gilets jaunes.